Pritom ide len o chyby, ktoré sa týkajú výdavkov robených v rozpore s pravidlami.

Európsky dvor audítorov konštatuje, že na prvom mieste je minúť peniaze, na druhom, aby to bolo s nejakými administratívnymi pravidlami, a až potom sa rieši, či to vôbec má zmysel.

Toto nie je myšlienka, na ktorej stojí Európa brať peniaze od daňovníkov a rozdávať ich späť.